Chciałabym na początek przypomnieć, że rząd polski podpisał konwencję w 2012 r. i ratyfikował ją w 2015 r. I wyrażając uznanie dla Anny Marii Corrazzy Bildt, która prowadzi ten temat w parlamencie z wielką determinacją, chciałabym również przypomnieć, że konwencja powstała w 2011 r. i w ciągu zaledwie kilku lat podpisały ją wszystkie kraje Rady Europy z wyjątkiem Rosji i Azerbejdżanu. Podpisały ją również wszystkie kraje, w tym Unii Europejskiej, i większość z nich ratyfikowało tę konwencję. Ostatnio zrobiła to Chorwacja, której należą się za to wielkie brawa. Konwencja stambulska jest uznana przez ONZ za złoty standard polityki antyprzemocowej. Zawiera rozdział o prewencji, który mówi, że promowanie równości kobiet i mężczyzn to najlepszy sposób zapobiegania przemocy. Konwencja uznaje, że nic nie może przemocy usprawiedliwiać ani tradycja, ani religia, ani kultura. Wprost niektóre zwyczaje religijne, jak obrzezanie kobiet, uznaje za przemoc i czyn karalny. Ta konwencja to mapa drogowa dla krajowych polityk antyprzemocowych. Wyrażając uznanie dla faktu, że w 2017 r.